hæstvirtur forseti íslendingar hafa lengi búið við einhæft atvinnulíf og það eru örfáir áratugir síðan að útflutningur byggðist eingöngu á sjávarfangi og hin atvinnugreinin var landbúnaður eftir að tekin var ákvörðun um byggingu álvers í straumsvík sem kostaði vissulega nokkur átök þá bættist iðnaður og iðnaðarvara við útflutning okkar og hefur hann unnið á síðan þannig að nú styttist í að útflutningur á áli eingöngu verði verðmætari en útflutningur á sjávarfangi þegar framsóknarflokkurinn kom í ríkisstjórn árið nítján hundruð níutíu og fimm var atvinnuleysi á íslandi allnokkuð og við lögðum mikla áherslu á að fjölga störfum það er óhætt að segja að það hafi orðið kaflaskil þegar ákveðið var að stækka álverið í straumsvík og byggja nýtt á grundartanga á síðustu árum hafa menn gert sér betur grein fyrir afleiðingum loftslagsbreytinga á veðurfar nú er svo komið að mjög fáir mótmæla því að loftslagsbreytingar hafi áhrif á veðurfar gott dæmi um alvarleika málsins er það að algor fyrrverandi varaforseti bandaríkjanna hlýtur nóbelsverðlaun í ár fyrir baráttu sína gegn loftslagsbreytingum og fer afhendingin fram nú í ósló tíunda desember sameinuðu þjóðirnar beittu sér fyrir því að gerður væri samningur á meðal þjóða um það að draga úr útblæstri gróðurhúsalofttegunda og var

í þeirri vinnu sem átti sér stað við undirbúning samningsins beitti ríkisstjórn íslands sem þá var við völd sér fyrir því að tekið yrði tillit til þess í fyrsta lagi að íslendingar höfðu þá þegar gengið í gegnum umbreytingar í upphitun húsa með hitaveituvæðingu áttatíu og fimm prósent heimila í landinu og einnig að tekið yrði tillit til þess að lítil hagkerfi sem nýta endurnýjanlega orku til að knýja stóriðjuver gætu farið í slíkar framkvæmdir án þess að það teldist til útblásturs viðkomandi lands að öllu leyti þessar kröfur íslendinga fengu hljómgrunn og við fengum ákveðinn kvóta sem eru eitt komma sex milljónir tonna ástæða þess að þetta náðist fram er að sjálfsögðu sú að stjórnvöld annarra þjóða skildu þetta mál og áttuðu sig á mikilvægi þess að framleiða ál þar sem notuð er endurnýjanleg orka þetta er fortíðin en nú er það framtíðin sem skiptir máli og því spyr ég hæstvirtan

númer hundrað áttatíu og sjö hver er stefna ríkisstjórnarinnar hvað varðar svokallað íslenskt ákvæði í kyoto bókuninni það er loftslagssamningi sameinuðu þjóðanna